Per slot van rekening verbraken de moslimbroeders sinds de val van het Mubarak regime minstens drie keer op cruciale momenten hun beloftes. Daarom doe ik een klemmend beroep op de Hoge vertegenwoordiger oog en hart te hebben voor de maatschappelijke rechtspositie van de christelijke minderheid in de EU contacten met de Egyptische autoriteiten. Een tweede punt waarvoor ik de inzet van de Hoge vertegenwoordiger vraag tegenover Caïro, betreft de handhaving van het inmiddels ijskoude vredesverdrag met buurland Israël.